Podle samotných ukrajinských novinářů je ukrajinský mediální trh k nezávislým médiím a svobodě slova nepřátelský.

Média, která se snaží působit skutečně nezávisle, jsou pak nucena v zájmu přežití porušovat i své vlastní principy. Neinformují o všech závažných tématech a své zaměstnance přetěžují a najímají je protiprávním způsobem. Národní rada Ukrajiny pro televizní a rozhlasové vysílání neprodlužuje licence či se snaží licence soudně odebrat subjektům, které se snaží o vyvážené zpravodajské vysílání. Zástupci ukrajinské mediální sféry proto vyzývají i nás k připojení k boji za skutečnou svobodu slova a nezávislost ukrajinských médií.

Měli bychom, protože jindy, zvláště v těchto tématech, jsme velmi aktivní a všichni získávají podporu.